Provin din România, țară care produce energie nucleară și în care populația are și astăzi temeri și întrebări rămase fără răspuns în legătură cu impactul pe termen lung al accidentului de la Cernobâl. Această discuție cu Comisia Europeană este importantă și binevenită și consider că suntem obligați să ne preocupăm în special de problema măsurării impactului accidentelor nucleare asupra sănătății umane. Un grup de experți finanțat de Comisia Europeană a recomandat realizarea unui studiu internațional care să investigheze efectele complete asupra sănătății produse de catastrofa de la Cernobâl. În mod normal, Organizația Mondială a Sănătății ar fi cel mai potrivit candidat pentru realizarea acestui studiu. În realitate însă, există un conflict între Organizația Mondială a Sănătății și Agenția Internațională pentru Energia Atomică, iar interesele industriei nucleare par să aibă prioritate asupra sănătății umane. Un acord între aceste organizații, semnat acum mai bine de 50 de ani, presupune ca Agenția să poată să oprească accesul OMS la informații considerate confidențiale, chiar dacă aceste informații pot fi de importanță vitală pentru monitorizarea și înțelegerea efectelor accidentelor nucleare asupra sănătății umane.